aðeins fyrst hér út af þessum samanburði á staðfestunni í afganistan og írak ætla ég að ítreka það sem ég sagði hér áðan að ég tel að þar sé ólíku saman að jafna ég tel ekki og hafna því alfarið að þó að þetta hugtak hafi verið notað varðandi innrásina í írak það er bandalag hinna staðföstu þjóða þá sé þar með búið að gengisfella hugtakið staðfesta með þeim hætti að það sé ekki nothæft lengur í umræðu um alþjóðamál ég tel að það sé mikilvægt að sýna staðfestu í afganistan og að við eigum að gera það og þarna hafi verið ríki ef svo má segja sem virkaði ekki og hefur ekki virkað í áratugi með þeim skelfilegu afleiðingum sem það getur haft í för með sér og það er einmitt ein af þessum hnattvæddu ógnum ef svo má segja sem við stöndum andspænis þess vegna er ekki alltaf spurning bara um landamæri og svæði heldur ein af þessum hnattvæddu ógnum það er sú sem okkur stafar einmitt af ríkjum sem ekki virka og sem verða eins og afganistan var orðið eiginlega uppspretta og gróðrarstía hryðjuverkamanna eins og við vitum

það hvernig við komum að málum varðandi fólk sem flýr vopnuð átök þá eins og ég sagði hér áðan skoðaði ég það sérstaklega í ferð minni til miðausturlanda með hvaða hætti við gætum komið að þeim málum það var skoðun þeirra hjá flóttamannastofnun sameinuðu þjóðanna sem ég talaði við að það væri mikilvægt að skilgreina ef um slíkt væri að ræða því að ísland er lítið samfélag og lítið land að þá yrði að skilgreina einhverja hópa sem líklegt væri að ættu auðvelt með að aðlagast hér á íslandi og það þyrfti að velja með ákveðinni kostgæfni ég lýsti því að ég væri opin fyrir slíku og það er þeim alveg ljóst sem ég talaði við á þessum stað